Noi dobbiamo opporci a questo, ed è stato ucciso dopo due settimane che il presidente dei magistrati algerini aveva detto noi ci opporremo a qualunque legge contro l'omofobia. Allora, l'Europa deve opporsi a tutto questo, noi non possiamo sopportare quello che succede in Cecenia, non possiamo sopportare quello che succede in Algeria, non possiamo vedere ancora delle vittime omosessuali da parte di regimi che sono dittatoriali. Non possiamo più permetterlo. Le mani dei politici e dei mass media algerini sono sporche del sangue di Assil.